Señora presidenta, el Consejo Europeo y los Estados deben responder a las peticiones de solidaridad de la inmensa mayoría de la ciudadanía europea, que no acepta que dejemos morir a la gente en la mar. El Gobierno español ha decidido recibir al Aquarius, y el lehendakari vasco se ha ofrecido a acoger en el País Vasco al 10 de esas personas por dignidad y respeto a los derechos fundamentales. Euskadi es un país pequeño. La solidaridad acogió a los vascos cuando buscamos protección o quisimos superar la pobreza, y se la debemos a quienes ahora necesitan lo mismo. Por eso, cuando se efectuaron los primeros repartos de cuotas, el País Vasco ya organizó una respuesta interinstitucional operativa y efectiva para asumir nuestra parte. No ha podido aprovecharse hasta hoy porque nuestro Estado miembro, sencillamente, había incumplido sus obligaciones en esta materia. Señora Panayotova hay medios para resolver este problema, solo hay que movilizarlos. Falta decisión y coraje político para enfrentar con humanidad y solidaridad la xenofobia y el antieuropeísmo. Señor Timmermans abrir las fronteras europeas es una decisión global, pero acoger e integrar a los inmigrantes es un desafío al que responden las comunidades locales y regionales.